Wszelkie przestępstwa o charakterze pornograficznym, a tym bardziej przeciwko dzieciom, mają zawsze charakter ponadgraniczny, więc jest to dziedzina, którą w sposób szczególny powinny zajmować się instytucje międzynarodowe takie jak nasz Parlament. Dlatego dobrze, że w tym kierunku idziemy. Ale nie rozwiążemy skutecznie tego problemu, jeżeli nie będziemy likwidować jego podglebia, to znaczy głęboko chorej, spornografizowanej natury naszej kultury.

On jednocześnie był pasjonatem pornografii i dręczył całą swoją rodzinę, córki, wnuczki. Oglądamy teraz aferę Weinsteina i przy tej okazji słuchamy wyznań wielkich gwiazd, ludzi, których często podziwiamy i znamy, żon, których mężowie przeprowadzali prostytutki do domu, żeby coś we troje zainscenizować czy ci ludzie będą bezpiecznymi rodzicami dla swoich dzieci? My naprawdę musimy usunąć podstawy tej choroby, przywrócić zdrowie naszej kulturze, szacunek dla płci, szacunek dla miłości, tak głęboko sprofanowanej w naszych czasach. Ja będę wspierał całą twoją pracę, którą ty wykonujesz, wszystkie działania, tylko chciałbym liczyć na tę samą solidarność. Bardzo żałuję, że w tym sprawozdaniu, które i tak zawiera cenne treści, bardzo wiele moich wniosków zostało pominiętych.